Der Fortschritt in den Beziehungen zwischen der EU und Belarus ist meines Erachtens mehr als unbefriedigend. Die EU hat mit ihrer Politik der Ausgrenzung von Belarus und der Nichtbeachtung des Wahlergebnisses der Parlamentswahl des Jahres 2012 sicher nicht das gewünschte Ziel erreicht. Die Sanktionen sind nicht zielführend, schaden in erster Linie der Bevölkerung und sind daher meines Erachtens aufzuheben. Was es braucht, ist ein verstärkter politischer und wirtschaftlicher Austausch zwischen Weißrussland und den EU Mitgliedstaaten, um einerseits Reformen in Gang zu setzen und die wirtschaftliche Lage im Land zu verbessern und andererseits die Weißrussen von den Vorzügen und Stärken des westlichen Systems zu überzeugen.

Ich fordere die Kommission auf, bei der Beurteilung der Lage in Belarus stärker auf Tatsachen zurückzugreifen und sämtliche Länder in Osteuropa nach den gleichen Standards zu beurteilen!